Ich glaube, es bedarf auch dringend einer Erklärung. Wir sind enttäuscht von diesem Paket und können ihm auch nicht zustimmen und konnten dies auch nicht. Es ist immer wieder erstaunlich, wie kreativlos manch einer hier im Europaparlament behauptet Alles, was zentral in Brüssel organisiert wird, ist toll, besser als zu Hause.